virðulegi forseti ég styð þá tillögu forseta og segi það sama og ég sagði hér í gær og í nótt ég er tilbúinn hvenær sem er til þess að setjast niður með þingflokksformönnum stjórnarandstöðunnar til að freista þess að það sé hægt að semja um hvenær sé unnt að ljúka þeirri umræðu sem hér er á dagskrá stjórnarandstaðan er ekki tilbúin til þess og vill auðvitað vera hér í gamaldags vinnubrögðum sem snúa að því að halda eilífar ræður um þetta mál ég vil bara segja virðulegur forseti að ég styð þá tillögu sem forseti ber hér upp á meðan ekki er unnt að setjast niður og semja um það hvenær er mögulegt að ljúka þessari umræðu er auðvitað ekkert annað í boði en að halda þessum fundi áfram stjórnarandstaðan hefur ekki verið tilbúin til þess að gefa einhverjar vísbendingar um það hvenær mögulegt sé að ljúka þessari umræðu og á meðan er auðvitað ekkert annað í boði en að halda þá bara umræðunni áfram hér hafa verið fluttar fjölmargar ræður ég var hér í alla nótt og það voru fjölmargar góðar ræður skoðanaskipti og ég hvet forseta til þess að halda þessum fundi áfram og styð þá tillögu sem forseti ber hér upp